La Comisión ha escrito una carta al Gobierno español, a instancias de este, para llamar la atención al Gobierno de mi Comunidad autónoma, Andalucía, por el proyecto de ley que se debate ahora para asegurar la función social de la vivienda.

Una cosa son las peleas políticas en mi propio país y otra es que la Comisión venga a interferir en nuestro debate cuestionando una medida que hace posible el uso temporal, durante tres años, de viviendas propiedad de los bancos para familias vulnerables y mujeres víctimas de violencia y con acuerdo tácito entre las partes. ¿Cómo es posible que no hayan dicho ni una palabra sobre los errores y los fallos de nuestro mercado financiero e hipotecario, de las cláusulas abusivas, de los costes de los servicios, y vienen ahora a cebarse con las familias vulnerables y las mujeres más débiles?

¿No tienen, de verdad, ninguna sensibilidad política para lo que están pasando tantas familias y tantas personas en mi país y en mi Comunidad autónoma?